Dat enorme bedrag is onder andere nodig om de Europese burgers nog verder te indoctrineren met prietpraat over zogenaamd Europees politiek bewustzijn en Europese waarden, kortom kletspraat. Hiertoe worden diverse Europa Experience centra en mobiele installaties in de lidstaten opgezet dure kantoren van waaruit de hersenspoelers van de EU hun twijfelachtige propaganda kunnen verspreiden. Natuurlijk wordt er met geen woord gerept over de grootste bedreiging van Europese waarden. Want Voorzitter, de komst van miljoenen gelukszoekers uit islamitische landen heeft rampzalige gevolgen. De intolerante islam is niet verenigbaar met onze vrije westerse waarden. Het tegengaan van islamisering zou in ieder Europees land hoog op de agenda moeten staan. Ik keer terug naar de plannen voor de begroting. Opnieuw is er sprake van een gemiste kans om fors te snijden in de uitgaven van het Parlement. Waarom worden de salarissen van de Europarlementariërs niet met 15 verlaagd? En waarom wordt de algemene onkostenvergoeding niet afgeschaft en vervangen door een reëler, minder fraudegevoelig systeem? En wat gaat er gebeuren met de riante pensioenregeling voor voormalige Europarlementariërs, die handenvol extra geld gaat kosten? Het Parlement zorgt goed voor zichzelf, zo goed zelfs dat er extra medewerkers in dienst moeten worden genomen. Medewerkers die naar nieuwe verre uithoeken in Afrika en Azië worden gestuurd.

Voorzitter, de verkiezingen staan voor de deur. Het is tijd dat de burger in Europa de wereldvreemde EU elite afstraft. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor de grote schoonmaak.